Klare rechtliche Regelungen für politische Parteien in Europa sind wichtig zur Gestaltung einer europäischen Zivilgesellschaft, zur Entwicklung europäischer politischer Diskussionen und auch als Beitrag dazu, dass die europäischen Wahlen wirklich europäisch geführt werden, mit europäischen Wahlkämpfen und Argumenten,

Ich will auf ein paar Punkte hinweisen, die uns in der Debatte besonders wichtig waren. Einer ist zum Beispiel, dass wir der Auffassung sind, dass Parteien, die am demokratischen Wettbewerb teilnehmen wollen, auch in sich demokratisch sein müssen. Das gilt insbesondere auch für die Wahl von Organen, für die Aufstellung von Kandidaten und Listen, und das ist ja nun in Ziffer 5 aufgenommen. Das scheint mir ein großer Fortschritt zu sein. Das gilt für eine Reihe weiterer Punkte, die ich jetzt nicht erwähnen will.

Das war uns sehr wichtig, weil Anerkennung und Finanzierung sauber getrennt werden müssen.

Insofern können wir auch mit diesem Ergebnis einverstanden sein, auch wenn wir das gerne noch deutlicher herausgearbeitet hätten und deswegen zu diesem Punkt noch einen Änderungsantrag vorlegen werden.